frú forseti ég ætla að fylgja með örfáum orðum úr hlaði fyrirspurn sem er að finna á þingskjali sjötíu og sjö sjötugasta og sjöunda mál þessa þings og fjallar um lagningu sæstrengs í friðlandi surtseyjar íslendingar njóta þess heiðurs að vera gæslumenn tveggja staða á heimsminjaskrá unesco þingvellir voru teknir á skrána tvö þúsund og fjögur sem einstæðar menningarminjar og surtsey var síðan sett á hana sem einstakar náttúruminjar með ákvörðun heimsminjanefndarinnar sjöunda júní síðastliðnum

strax á árinu nítján hundruð sextíu og fimm var það sem var ofan sjávarborðs í surtsey friðlýst en í aðdraganda þess umsóknarinnar eða tilnefningarinnar á heimsminjaskrána á árinu tvö þúsund og sjö í janúar var friðlandið stækkað verulega með tilvísun í fimmtugasta og þriðju grein laga um náttúruvernd og nú nær friðlandið til eldstöðvarinnar allrar bæði ofan sjávar og neðan sjávar þar með talið til hinna sokknu eyja jólnis syrtlings og surtlu og tiltekins hafsvæðis umhverfis eyna sjálfa um þessa friðlýsingu gilda óvenjustrangar reglur í greinargerð sem gefin var út með friðlýsingunni enda er þessari friðlýsilngu einmitt ætlað að tryggja að þróun eyjarinnar verði eftir lögmálum náttúrunnar sjálfrar og án afskipta mannsins þannig er í fjórða grein reglugerðarinnar tekið fram að umhverfisstofnun hafi með umsjón eyjarinnar að gera og hafi til ráðuneytis sex manna ráðgjafarnefnd sérfræðinga frá hinum ýmsu stofnunum náttúrufræðistofnun hafrannsókn umhverfisstofnun en einnig surtseyjarfélagi og tveimur fulltrúum frá vestmannaeyjabæ samkvæmt sjöundu grein sömu reglugerðar öll mannvirkjagerð jarðrask efnistaka og aðrar breytingar á landi og hafsbotni innan friðlandsins óheimilar nema til komi leyfi umhverfisstofnunar og að fenginni umsögn surtseyjarfélagsins það var sannarlega mikið fagnaðarefni að surtsey var skráð á heimsminjalistann sjálf sagði hæstvirtur ráðherra í grein í morgunblaðinu að það væri mikill heiður fyrir íslenska þjóð en því fylgdi einnig aukin ábyrgð og skuldbinding um áframhaldandi verndun surtseyjar það var því nokkuð að óvörum að í lok ágúst voru lagðir tveir sæstrengir farice á tvö og hálfan kílómetra kafla í gegnum friðlandið við surtsey umhverfisstofnun veitti leyfi fyrir þessari framkvæmd þvert á umsagnir allra þar til bærra aðila

þessi álit og það átölulaust af hálfu ráðuneytisins